Ďakujem veľmi pekne pán prezident, prihlásila som sa na vysvetlenie hlasovania k iniciatívnej správe Lechner, pretože ju považujem za mimoriadne dôležitú, takže predpokladám, že teraz nasleduje vysvetlenie hlasovania pre správu Lechner, keď ste ma

Kolegyne a kolegovia, veľmi krátko iniciatívnu správu Lechner považujem za mimoriadne dôležitú, diskutovali sme tu včera o nej večer. Táto správa navrhuje prepojenie obchodných registrov alebo obdobných registrov právnických a fyzických osôb v jednotlivých členských štátoch s cieľom zabezpečiť dôveryhodný a spoľahlivý zdroj informácií o subjekte pre jeho prípadných obchodných partnerov, spotrebiteľov alebo veriteľov, a tak dosiahnuť transparentnosť a právnu istotu v rámci obchodno právnych vzťahov. Predpokladom fungovania jednotného trhu je stanovenie základného súboru údajov a dát o každej registrovanej entite, a tým aj prepojenie obchodných registrov. Podporila som preto túto správu aj z dôvodu, že navrhuje integrovať systém európskych obchodných registrov do tzv.